Non è ovviamente una normativa perfetta, in quanto affronta, ad esempio, in modo del tutto insufficiente alcuni aspetti cruciali fra cui il tema delle campagne di informazione, educazione a lungo termine delle nuove generazioni, ma essa ha tuttavia il merito di aggiornare la regolamentazione di un mercato così particolare come quello dei prodotti del tabacco, ribadendo la priorità del perseguimento di salvaguardia della salute pubblica e di una seria lotta al tabagismo e in particolare la

Nell'affrontare questa discussione appare necessario ricordare come i prodotti del tabacco non siano purtroppo assimilabili ad altre categorie di merce ordinaria, come il fumo rappresenti sempre una micidiale causa di morte e come sia necessario dunque regolamentare con equilibrio e con serietà la commercializzazione di tali prodotti. Ritengo doveroso che le autorità pubbliche europee non concedano spazio ad aromi caratterizzanti, confezioni ammaglianti e slogan subdoli, che rendono i prodotti del tabacco falsamente attrattivi e che allontanano almeno inconsciamente la consapevolezza della dannosità di tali prodotti. Ce lo chiedono in particolare le casse delle amministrazioni sanitarie nazionali, gravate dal peso dei costi necessari per le cure dei malati, ma soprattutto ce lo impone la nostra coscienza.